Die Visaabkommen sind kein taugliches Mittel für Pressionsversuche gegenüber anderen Regierungen sie treffen nur die Bürger der betreffenden Länder. Daher bin ich froh und glücklich darüber, dass heute dieses Erleichterungsabkommen für die ukrainischen Bürger beschlossen werden konnte.